Au cœur des déséquilibres constants entre ses composantes, la Guinée Conakry fait l'objet de très lourdes interférences étrangères qui n'arrangent rien à la situation. Les nations européennes et les États Unis peuvent être intellectuellement opposés au référendum à venir dans le pays, mais la Guinée Conakry est indépendante et cette nation peut choisir librement de modifier sa constitution, si tel est son souhait. Aujourd'hui, le président Alpha Condé fait l'objet de très nombreuses critiques quant à sa gestion de l'ordre public. Oui, les violences contre les manifestants sont inadmissibles, mais les atteintes portées par les manifestants à l'ordre public, comme le révèlent certains documents, sont tout aussi inadmissibles. Aussi, voulons nous simplement continuer à avoir une influence en Afrique, ou voulons nous définitivement nous effacer devant la Chine, la Russie ou l'Inde?

Cette résolution illustre, une fois de plus, notre impuissance. Si aujourd'hui nous voulons avoir un rôle, il y a un référendum qui doit donner au peuple guinéen la possibilité de choisir ou de refuser cette réforme constitutionnelle, et je pense que nous nous honorerions à faire en sorte que ce référendum se passe légalement, honnêtement mais ensuite, c'est aux Guinéens de choisir leur constitution.